Signora Presidente, onorevoli colleghi, le Nazioni Unite e l'Unione europea definiscono la tortura come un atto contro i diritti fondamentali dell'uomo. Anacronistico che ancora oggi si sia costretti a doverne parlare. Eppure esistono ancora troppi Stati che la praticano, insieme alla pena di morte. La tortura è praticata da soggetti istituzionali come le forze di polizia e in alcuni casi da soggetti indipendenti e questi sono i casi più difficili da contrastare. Oggi vogliamo dire basta a qualsiasi pratica che porti dolore e sofferenza a tutti gli esseri umani, in particolare i più indifesi, ovvero i minori, continuando a batterci affinché la pedopornografia sia solo un brutto sogno. Questa relazione sull'eradicazione della tortura nel mondo è davvero un passo importante per ciò che riguarda l'attività di questo Parlamento.